Spoštovani, spoštovano predsedstvo, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana varuhinja in ostali gostje, lepo pozdravljeni. Glede na slišano, smo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ocenili, da se na vse povedano nekako moramo odzvati. In bi želela povedati, da v zvezi s triindvajsetim rednim letnim poročilom varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto dva tisoč sedemnajst z vidika ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poudarjamo, da ministrstvo vsakoletno poročilo varuha in vsako posamezno priporočilo varuha prouči z vso skrbnostjo, resnostjo in pa odgovornostjo in skuša najti najustreznejše rešitve za uresničevanje teh priporočil. V kolikor je potrebno, si ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prizadeva iskati rešitve za posamezno problematiko tudi v sodelovanju s samim uradom varuha in drugimi pristojnimi institucijami. Na področju socialnega varstva je varuh človekovih pravic na podlagi opažanj v letu dva tisoč sedemnajst podal več priporočil. Veliko priporočil je ministrstvu uspelo realizirati, nekaj pa jih je še v postopku same realizacije. Naj jih nekaj naštejem. Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev z razširitvijo kroga upravičencev do pogrebnine in posmrtnine, pravic študentov invalidov, vezano na prevoze, namestitev starejših obsojencev v domove za starejše, problematika zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, vezano na prehod med statusi, tako imenovane romske problematike z omogočanjem dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike. Prav tako se izvajajo ukrepi za zmanjšanje zaostankov pritožb, kakor tudi ukrepi za učinkovitejše delo inšpektorata. Zelo pomembno je v zvezi z navedbo varuha človekovih pravic, da so zadovoljni, da je bil marca dva tisoč sedemnajst končno sprejet družinski zakonik, ki bo rešil veliko vprašanj, na katera so dolga leta opozarjali, in izrazili so tudi pričakovanje, da bodo, ne, do njegove uveljavitve izvedene vse priprave na sodiščih in centrih za socialno delo ter dogovorjene poti medsebojnega sodelovanja inštitucij, v sled čemur pojasnjujemo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se strinja, da predstavlja sprejem družinskega zakonika velik korak kot boljše, kot boljšemu urejanju družinskega prava ter dodaja, da je bilo s strani ministrstva v njegovo pripravo in usklajevanje vloženega izredno veliko dela in truda, vključno s strokovnim znanjem strokovnih delavcev ministrstva. Osnovni cilj družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih, zato je bila pristojnost za odločanje o ukrepih za varstvo korist otroka prenešena iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Za leto dva tisoč osemnajst, kar se tiče prevozov študentov invalidov, sofinancira ministrstvo za delo preko socialnovarstvenih programov za prilagajanje prevoza študentov invalidov, izbranega na javnem razpisu v višini osemdeset tisoč evrov. Polovico sredstev za ta namen, to je štirideset tisoč evrov, je prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, s katerim je bil sklenjen dogovor o zagotovitvi sredstev za ta namen. Glede področja dela posebnih socialnovarstvenih zavodov v kontekstu dela z osebami s težavami v duševnem zdravju je ministrstvo za delo že pristopilo k realizaciji navedenih sklepov in bo predvidoma povečalo kapacitete za dvajset mest. V domu Nine Pokorn Grmovja se načrtuje gradnja dodatnega varovanega oddelka, zadeva je že v teku, gre proti koncu. Gre pa za namestitev oseb z demenco. Gradnja navedenega oddelka bo financirana iz lastnih sredstev zavoda, realizacija pa je predvidena do konca letošnjega leta. Prav tako bi želela poudariti, da v domu Lokavci s prenovo možnih širitev predvidevamo širitev kapacitet za dvajset uporabnikov. Tukaj je realizacija predvidena v sredini leta dva tisoč devetnajst. Moram se dotakniti še področja starejših, ki je izjemno pomembno, in ravno iz tega razloga je bila sprejeta strategija dolgožive družbe. V tem trenutku so v pripravi akcijski načrti, kjer bo potrebno sodelovanje vseh resorjev. Kar pa se tiče področja revščine, je potrebno poudariti, da mu na ministrstvu posvečamo še posebno pozornost. In prav tukaj bi omenila, da imamo v Republiki Sloveniji socialne transferje, ki so na voljo najbolj socialno ogroženim. Poslanci državnega zbora ste ravno v tem mesecu sprejeli tudi novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katerim se osnovni znesek minimalnega dohodka, torej s prvim januarjem dva tisoč osem devetnajst ohranja v višini tristo dvaindevetdeset evro. Za konec se moram dotakniti še izostankov. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se resno lotevamo teh zaostankov. Nadaljujemo s projektom, za zmanjševanje le-tega, in sicer v kontekstu, povečanega obsega delavcev, zaposlenih in pa z razporeditvijo, vseh zaostankov, torej vseh pritožb po različnih direktoratih naše hiše. Hvala lepa.